Das größte Problem ist die Arbeitslosigkeit, und die gibt es, weil die Wettbewerbsfähigkeit stetig sinkt.

Es ist die Frage, was wir mehr brauchen.

In New York gibt es vielleicht gutes Essen für 25 oder 28 Regierungschefs, aber dort gibt es keine Arbeitsplätze. Die gibt es nur dann, wenn die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit immer weiter erhöht. Aber sie tut das Gegenteil, und deswegen sinkt auch der Anteil der Industrie.